Am votat în favoarea rezoluției, deoarece Serbia a făcut progrese în ultimul an, însă atrag atenția că o parte din reforme nu sunt implementate corespunzător. Mă refer la respectarea criteriilor de la Copenhaga privind protecția minorităților.

Elevii care doresc să învețe în limba română se lovesc de piedici administrative puse de autoritățile locale din Serbia. Fie că vorbim despre schimbarea permanentă a locațiilor în care se desfășoară cursurile cu predare în limba română sau despre programarea lor la ore foarte târzii, mulți elevi sunt nevoiți să renunțe la aceste cursuri. Însă o mare parte din vină o are și guvernul socialist de la București, care nu se implică suficient în rezolvarea problemelor românilor din Valea Timocului.